Madame la Présidente, c'est un message pour chacune et pour chacun d'entre nous je voudrais nous interroger collectivement sur le sens de ce que nous faisons ici pour construire le monde d'après. Un monde plus juste, un monde plus solidaire, un monde qui replace l'homme et l'environnement au centre de chacune des actions que nous menons pour notre survie. Quel est le sens de tout cela si nous acceptons qu'aux portes de l'Europe, aux portes de la Guyane française, européenne, là, juste à côté de nous, au Brésil, un gouvernement d'extrême droite laisse exécuter froidement un plan criminel de destruction massive de la forêt amazonienne. Criminel contre les populations autochtones, criminel contre notre patrimoine commun de biodiversité mondiale, criminel contre les générations futures.

Mille fois nous l'avons dit et mille fois nos alertes se sont fracassées sur le mur du cynisme arrogant de ce président d'extrême droite.

Nous rêvons d'un monde d'après mais pour vivre, notre avenir a besoin de respirer et cette respiration vient de deux poumons le poumon bleu de l'océan et le poumon vert de la forêt. Nous rêvons d'un monde d'après mais dès aujourd'hui nos destins sont liés, peu importe l'endroit de la planète où nous sommes, le moment est venu d'intervenir. Il y a 50 ans, un scientifique nous mettait en garde contre les effets d'un battement de papillon au Brésil. Si nous ne faisons rien, bientôt il n'y aura plus de papillons et il n'y aura plus d'humains non plus.